hæstvirtur forseti í landbúnaðinum þrengir að eins og annars staðar og ljóst er að grípa verður til aðgerða til að styðja við atvinnugreinina og er bráðavandinn auðvitað efni í aðra fyrirspurn um þetta efni þær aðstæður sem sköpuðust í haust sýndu mörgum með skýrari hætti fram á mikilvægi landbúnaðarins og matvælaöryggið og það er út af fyrir sig jákvætt en tækifærin leynast auðvitað víða í greininni til nýsköpunar og ekki þarf síður að hlúa að því sem fyrir er þannig að það geti þrifist áfram með sæmilegum hætti við þekkjum dæmi um vel heppnaða nýsköpun í landbúnaði sem eiga að vera okkur mikil

skógræktin er annað dæmi um slíkt en skógarbændur gera sig sífellt meira gildandi og afraksturinn af starfi þeirra verður sýnilegri með hverju árinu og það eru einnig fleiri tækifæri sem rétt er að huga að eins og verkefni beint frá býli ég nefni líka austfirskar krásir og fleiri verkefni mætti nefna sem tengjast einnig möguleikum í ferðaþjónustu hæstvirtur forseti öll nýsköpun og vöruþróun er til lítils ef grunnurinn er ekki traustur sjálfur búreksturinn verður að ganga sæmilega ef menn ætla að færa út kvíarnar og reyna fyrir sér á nýjum slóðum þess vegna er brýnt að landbúnaðarráðherra deili með okkur í dag stefnu sinni er varðar stuðning við íslenskan landbúnað til framtíðar eru til að mynda einhverjar líkur á því að átt verði við búvörusamningana og undirstöðum þeirra raskað með einhverjum hætti geta menn ekki treyst því að ráðherra muni ekki taka upp búvörusamningana og þeir haldi út gildistíma sinn það er nauðsynlegt fyrir menn að vita að hverju þeir ganga haraldur benediktsson lýsti því í viðtali við bændablaðið þann tuttugasta og sjötta febrúar síðastliðinn að hann og fyrrum landbúnaðarráðherra háttvirtur þingmaður einar k guðfinnsson hefðu rætt ákveðnar hugmyndir varðandi útfærslu búvörusamninganna þar lýsir hann því jafnframt að hann hafi kynnt núverandi landbúnaðarráðherra þessar hugmyndir og þá spyr ég hver er hugur ráðherrans gagnvart þessum hugmyndum það væri ekki úr vegi að fá þær fram hér hvernig ætlar ráðherrann að snúa sér gagnvart bændum í þessu máli ég spyr einnig hefur ráðherra hugsað sér að fara á undan átt samningunum eins og þeir hafa verið að þróast og fara út í grænar greiðslur í meira mæli en nú tíðkast hér á landi og sem sagt grunnspurningin er eru stórfelldar breytingar fyrirhugaðar hjá hæstvirtum ráðherra